Récemment, une centaine de détenus ont été libérés, entre guillemets, mais se trouvent en réalité en régime de détention domiciliaire, sous surveillance constante. Nous devons sensibiliser l'opinion internationale au sort de tous les prisonniers politiques du Nicaragua, qui sont environ